Európsky súdny dvor pre ľudské práva minulý týždeň rozhodol, že ak chce zdravý človek vykonať eutanáziu, štát má na to vytvoriť podmienky.

Chcela by som preto vyzvať kolegov, ktorí pri tvorbe európskych noriem ignorujú potreby prirodzenej rodiny, aby si podrobne prečítali rozsudok v prípade Gros.